Señora presidenta, solo un momento para agradecer encarecidamente a la señora Gräßle, coponente de esta importante iniciativa de legislación penal, y a los parlamentarios que participaron en el debate, nada menos, que pasada la medianoche de esta misma madrugada una iniciativa de legislación penal que encuadra la legislación penal de los Estados miembros y demuestra que este Parlamento importa, legislando penalmente contra el fraude al presupuesto europeo y, consiguientemente, asegurando los recursos necesarios para reparar el maltrecho modelo social europeo.